ég mun leitast við að fella þessa dagskrártillögu af því miðað við málflutning stjórnarandstöðunnar hér í dag er ekki markmiðið að ræða verðtrygginguna stjórnarandstaðan vill ræða kosningaloforð framsóknarflokksins og því ætti tillagan að hljóða í þá veru en hins vegar ef ætti að ræða afnám verðtryggingar efnislega þá ætti hún að snúa að fjármála og efnahagsráðherra sem er að vinna að tillögum og útfærslum í sínu ráðuneyti eftir tillögu starfshóps háttvirtur þingmaður árni páll árnason eftir tillögur starfshóps sem skýrsla sem var gefin út af forsætisráðherra